Anlass für diese Aussprache heute ist der internationale Tag der Familie, und die Vereinten Nationen haben dafür eine Handreichung herausgegeben. Danach sind Mutter und Vater der wichtigste Bezugspunkt im Leben der Kinder und insbesondere der Kleinkinder, sagen die Vereinten Nationen. Die Sozialisierung von Kleinkindern findet am besten in der Familie statt innerhalb der Familie und nicht außerhalb der Familie, sagen die Vereinten Nationen. Und je mehr sich Väter und Mütter um ihre Kinder selber kümmern, umso besser läuft es im Leben der Kinder, sagen die Vereinten Nationen. Die Erziehungsleistungen von Eltern sind messbare Leistungen, die wirtschaftlich und gesellschaftlich relevant sind und die deswegen gefördert werden müssen, sagen die Vereinten Nationen. Zusammengefasst sagen die UN Das Wichtigste für Kinder in ihrem Leben sind Vater und Mutter ihre Eltern und nicht ein Ganztageskindergarten oder die Fremdbetreuung. Sie merken, das ist das exakte Gegenteil von dem, was hier in diesem Hause Religion zu sein scheint. Die Europäische Union fördert am liebsten Wochenkrippen wie im Ostblock und wie in der DDR.

Und im Bericht Noichl haben wir doch tatsächlich beschlossen, dass Ehe natürlich nur die traditionelle Ehe und nicht die Homoehe und die Rolle als Vater und Mutter gesundheitsgefährdend sind. Das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass heute nicht die zuständige Kommissarin Jourová hier sitzt, sondern der Kommissar für Gesundheit. Familie ein Gesundheitsrisiko. Die EU will die Bedeutung der Familie und die Rolle von Vater und Mutter einfach nicht anerkennen, obwohl es das Wichtigste im Leben eines Kindes ist. Aber es gibt Mitgliedstaaten, die auf dem richtigen Weg sind. Ungarn beispielsweise hat kürzlich einen Demografiegipfel abgehalten unter der Regierung Orbán. Sie hatten zuvor eine Reihe von familienpolitischen Maßnahmen auf den Weg gebracht, die genau das tun die Förderung von Vätern und Müttern für ihre Kinder und für die frühkindliche Erziehung. Es gibt sie also, diese Mitgliedstaaten, die den richtigen Weg eingeschlagen haben, und ich wünsche mir für Deutschland und auch für die Europäische Union, aber insbesondere natürlich für mein Land Deutschland, dass wir diesen ungarischen Weg in Sachen Familienpolitik einschlagen. Und das bedeutet, dass wir uns vollständig entfernen müssen von dem Weg, der hier in diesem Hause gegangen wird, und uns hinwenden zu dem Weg, den die Vereinten Nationen beschreiben Das Wichtigste im Leben für ein Kind sind Vater und Mutter und Familien und nicht der Staat als Oberinstanz das ist der Glaube hier, das ist grundverkehrt.